Zabieram głos, ponieważ podczas wczorajszej debaty padło wiele kłamstw. Między innymi lewicowy, prawdopodobnie komunistyczny poseł z Grecji mówił, że w Polsce nie ma praworządności. Gdzie był wtedy, gdy Grecja jako beneficjent środków unijnych malwersowała środki finansowe? Gdzie był wymiar sprawiedliwości w Grecji? Chcę więc powiedzieć, że nie potrzebujemy takich doradców z lewicy, ze środka tego Parlamentu, którzy nie mówią prawdy. Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości także jest beneficjentem środków unijnych. Świetnie te środki wykorzystujemy, Eurostat to potwierdza. W Polsce ludzie cieszą się swoim życiem coraz bardziej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że sędziowie po prostu szukają politycznego odwetu za przegrane wybory przez opozycję i sędziowie stają się politykami. To bardzo niedobry zwyczaj, bardzo niedobra praktyka.